Z satysfakcją odnotowuję te wszystkie wypowiedzi i solidaryzuję się z nimi które wskazują, po pierwsze, na nasze duże możliwości, jeżeli będziemy współpracować z Ukrainą, po drugie, na wykazanie wyrozumiałości dla trudności, w jakich Ukraina się znajduje, ale w których te podstawowe reformy jednak mają miejsce zwłaszcza jako ekonomista mam na myśli sprawy gospodarcze. I wreszcie wydaje się, że ważne jest podkreślenie także tego, iż my jako Unia Europejska rozumiemy uwarunkowania sąsiedzkie Ukrainy że nie jesteśmy tylko jedynym dużym globalnym graczem, ale że Ukraina jako sąsiada ma drugiego globalnego gracza. W dużej mierze od nas zależy, w jakim stopniu, z jednej strony, będziemy wymagający co do reform, ale z drugiej strony, w jakim stopniu okażemy tę życzliwość we współpracy.